virðulegi forseti hér óska ég eftir því með þessari þingsályktunartillögu að alþingi aflétti stjórnskipulegum fyrirvara á ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað og eitt

en sú fjallar um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka hins svokallaða fjórþætta frelsis og jafnframt að inn í samninginn verði felld tilskipun ráðsins tvö þúsund og átta hundrað og fjórtán e b sú tilskipun kveður á um að tilnefna og greina þýðingarmikil grunnvirki í evrópu sömuleiðis að meta þörfina á að efla vernd þeirra og allt annað sem því fylgir og er lýst í greinargerð með þingsályktunartillögunni markmiðið með þessu máli er að setja upp ferla um það hvernig skuli ákvarða hvort mannvirki teljist til mikilvægra samfélagsinnviða og sömuleiðis hvernig þeir verði best verndaðir þannig að öryggi okkar borgaranna verði sem tryggast það er lagt fyrir að þetta verði gert í áföngum fyrsti áfanginn varðar orku og samgöngumannvirki en á síðari stigum verða undir fjarskipta og upplýsingatæknigeirar þessi innleiðing kallar á breytingar á almannavarnalögum númer áttatíu og tvö tvö þúsund og átta hæstvirtur innanríkisráðherra sér um þann spölinn hann mun á þessu löggjafarþingi leggja fram lagafrumvarp sem felur í sér þær breytingar sem gera þarf það er rétt að taka það alveg sérstaklega fram vegna þess að kröfur tilskipunarinnar taka líka til áhættumata og öryggisáætlana en þær rúmast allar innan ramma almannavarnalaganna ég er viss um að þingið gleðst örugglega yfir því að af þeim breytingum sem af þessu stafa mun ekki leiða neinar stjórnsýslulegar afleiðingar að minnsta kosti ekki umtalsverðar né umtalsverður kostnaður ég legg svo til herra forseti að þegar þessari umræðu sleppir verði þessari tillögu vísað til hinnar